Mich würde vom Kollegen Assis interessieren nachdem der digitale Binnenmarkt in der aktuellen Verhandlung steht ob er auch der Meinung ist, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger Europas endlich die Roamingzuschläge beim internationalen Roaming abschaffen können. Ich glaube, das wäre für uns alle sehr wichtig, dass 2015 die Roamingzuschläge für unsere Konsumentinnen und Konsumenten wegfallen. Viele unserer Bürger, über 140 Millionen Bürger, reisen jedes Jahr.